Herr Kommissar Vella, ich bin enttäuscht von Ihrer Antwort, die Sie gegeben haben. Das ist leider sehr unambitioniert, und Sie setzen auf freiwillige Partnerschaften. Damit wird das Problem nicht gelöst werden. Wir müssen was am Verbrauch tun, das haben viele Kollegen gesagt.

Aber was ein echter Skandal ist, ist dass 45 des Palmöls immerhin eine Million Hektar tatsächlich in Agrotreibstoffe wandern.

2020. Das ist schmutziger Treibstoff, und da kann man nicht noch ein Umweltetikett draufkleben.

Wir müssen Kriterien anlegen, die wirklich nachhaltig sind, und nicht diesen Etikettenschwindel noch mitmachen.